No sé si somos todos conscientes del desapego que genera ver cómo toda Europa trata a los ciudadanos, en relación con el proyecto europeo de muchísima gente que está viendo eso y piensa ¿Dónde está Europa?.

Y quiero recordar que esto está ocurriendo, porque la mayoría de Estados miembros que se comprometieron con las cuotas de reubicación no está cumpliendo con sus compromisos.

Y mi último comentario es para la Presidencia maltesa. Francamente venir hoy hablar de la aplicación y el control fronterizo y de la aplicación del Acuerdo con Turquía, con la que está cayendo. Mire, ¿sabe qué?